Ce travail, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut en convaincre d'autres qui ne sont pas forcément d'accord avec les moyens à investir dans l'élaboration de ce genre de programme de recherche.